Ich weiß, dass unser Präsident das sehr unterstützt. Ich bin sehr froh, dass er das macht, weil ich glaube, dass es ein ganz wichtiges Element des Fortschritts, des Fortschreibens des europäischen Einigungsprozesses wäre, dass wir hier eine gemeinsame europäische Gemeinschaft bezüglich Energiefragen gründen, ohne den Vertrag zu ändern.

andere Energieproduzenten einspringen können. So ist dieser gemeinsame Infrastrukturverbund in Europa ganz wichtig.

Wenn wir denen gegenübertreten wollen, müssen wir ihnen gemeinsam gegenübertreten im Sinne einer gemeinsamen europäischen Energieaußenpolitik, aber vielleicht auch im Sinne eines gemeinsamen Auftretens von europäischen Gasunternehmen, um bessere Preise und bessere Konditionen zu erzielen und natürlich auch den Ausbau der Infrastruktur wie Nabucco und anderes.